Señor Presidente, en intervenciones de un minuto o dos no hay espacio para detallar qué artículos de una Constitución o de una legislación son dignos de discusión, pero lo que sí he creído entender en la intervención del señor Szájer es que, precisamente, está dispuesto a que la nueva Constitución húngara sea examinada en serio.